En de vergelijking houdt hier niet op. Sinds de jaren zeventig heeft Saoedi Arabië tientallen miljarden oliedollars geïnvesteerd in het uitroeien van de pluralistische islam.

Toch zie ik bevriende staatshoofden en regeringsleiders veel te gemakkelijk te koop staan voor de Saoedische oliedollars.

Niet in mijn naam! Geef hem gratie!